Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il tema sia di grandissima attualità, soprattutto nella nostra Unione europea. Sono 6,3 milioni i ragazzi che dai 14 ai 25 anni in quest'arco di età abbandonano la scuola e ciò significa un danno permanente per le generazioni che vanno a seguire, soprattutto in termini di competitività e di integrazione. Io credo che si debba spingere chiedendo agli Stati membri uno stanziamento fisso aggiuntivo, soprattutto per poter garantire un'istruzione scolastica all'altezza della competizione che l'Unione europea ha a livello mondiale, fatta ormai per grandi aree geografiche, soprattutto per uno sviluppo tecnologico e per uno sviluppo che veda anche la possibilità di essere multilingue. Questo credo sia un gap che in alcune zone d'Europa deve essere colmato colmato con una marcia accelerata. Poi c'è un altro aspetto che va sottolineato la crescita del bullismo nelle strutture scolastiche che deve essere combattuto con forza, con determinazione e con approcci che consentano ai ragazzi di evitare questo genere di tendenza che è sempre più presente. Io credo che proprio su questi temi valga la pena di continuare a investire.